Vítam, že prijaté uznesenie pokrýva rôzne formy tohto zločinu a tiež volá po stíhaní klientov, ktorí sa vedome podieľajú na zneužívaní obetí obchodovania s ľuďmi. Taktiež sa zdôrazňuje nutnosť spolupráce s organizáciami občianskej spoločnosti na tomto poli. Aj u nás na Slovensku sa tejto závažnej problematike venujú mnohé mimovládne organizácie za nezištnej pomoci zástupov dobrovoľníkov. Úloha týchto organizácií je nezastupiteľná, a preto si zasluhujú nielen naše docenenie, ale tiež konkrétnu pomoc a podporu pre svoju prácu. Správa sa okrem iného dotýkala náhradného materstva ako jednej z foriem obchodovania s ľuďmi, no schválený text, žiaľ, odsudzuje iba nútené náhradné materstvo.

Preto sú tu všetky formy náhradného materstva neprípustné, lebo podrývajú ľudskú dôstojnosť a súčasne človeka ponižujú na predmet dopytu. Niektoré návrhy tiež zasahovali do kompetencií členských štátov, predovšetkým v otázkach migrantov, ďalšie zas kládli neprimerané a nerealistické nároky na súkromné spoločnosti.